Hvala podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada Republike Slovenije je v Državni zbor Republike Slovenije vložila Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Mislim, da lahko govorim v imenu vseh vladnih kolegic in kolegov, ko rečem, da nikakor ni naša želja, da bi v državni zbor po nujnem postopku vlagali zakone z interventne narave, a iskreno vam lahko zatrdim nismo imeli druge izbire. Sistem je zatajil ne danes, ne včeraj, ampak leta nazaj. Po Sloveniji so se kopičili nenadzorovani kupi odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Izvajalci javne službe komunale ne morejo več zagotavljati požarne varnosti in vzdrževati minimalne higienske standarde. Kot okoljski minister niti ne upam na glas izgovoriti, kaka škoda se dnevno dela v okolju in naši zeleni Sloveniji, ko dež spira te odpadke v našo zemljo in našo čisto pitno vodo. Zaradi vsega naštetega smo se oprli na enajsti člen Zakona o varstvu okolja. Prisiljeni smo kot država interventno ukrepati in tu vas v imenu okolja in naše neokrnjene Slovenije prosim za vaš glas podpore. Zakon je bil na odboru v tej hiši soglasno podprt in resnično upam, da boste poslanci tudi danes prepoznali resnost situacije in zakon podprli. Da bo država lahko interventno poskrbela za to nakopičeno odpadno embalažo, ki je del realnosti prav vsakega od nas. Kot minister pa bom vnaprej delal prioritetno na tem, da bo takšno neodgovorno delo akterjev v sistemu, ki so leta dolgo ustvarjali te nevzdržne razmere na terenu, terjal odgovornost in postavil nov sistem, ki jim bo omogočil takšno prakso, ki jim bo onemogočil takšno prakso v bodoče. Predlagani zakon zato določa, da ima Republika Slovenija zaradi izvedbe interventnih ukrepov pravico izterjati vračilo stroškov zaradi izvedbe opisanih interventnih ukrepov od družb za ravnanje z odpadno embalažo in nosilcev skupnih načrtov, ki z veljavnimi predpisi določene obveznosti niso izpolnili. K predlogu zakona sta vložena tudi dva amandmaja, prvi s strani poslanske skupine SDS v enem delu določa, da se rok veljavnosti skrajša na eno leto, torej do enaintridesetega dvanajstega dva tisoč devetnajst. Po tem delu ta predlog razumem in ga tudi podpiram. To pomeni jasno zavezo, da je prioriteta v prvi polovici leta dva tisoč devetnajst odpreti dialog z vsemi deležniki na področju ravnanja z odpadki in sistem postaviti na novo. O preostalem delu se z amandmajem ni mogoče strinjati, saj predstavlja odmik od javnih naročil, kot jih predvideva Zakon o javnem naročanju. Nov datum veljavnosti torej enaintrideseti dvanajsti dva tisoč devetnajst je upoštevan tudi v amandmaju, ki so ga vložile koalicijske poslanske skupine. To pomeni, da po tem datumu zakon ugasne, saj gre za interventne ukrepe. V tem času pa moramo postaviti sistem na novo. Pušča pa veljavne samo tiste določbe, ki se nanašajo neposredno na možnost izterjave odškodninskih zahtevkov oziroma vračila stroškov. Naj zaključim. Nikoli si nisem predstavljal, da bom pri svojih sedemintridesetih letih minister za okolje in prostor. Še manj pa sem si predstavljal, da bo moj prvi zakon, ki ga bom pred vami predstavljal in vas prosil za podporo, ravno interventni zakon po nujnem postopku, a postavljen sem bil pred zid. Danes predlagam sprejem zakona, ki bo slovenske vasi in mesta očistil smeti. Tu sicer te zgodbe ni konec. Na novo bomo morali skupaj spisati nov sistem urejanja z odpadki, zamislil sem si tri korake. Uredba, ki je bila že sprejeta, interventni zakon, upam, da bo sprejet danes, in pa sistemska rešitev Zakon o varstvu okolja. Ko bodo vsi trije koraki storjeni, bomo v Sloveniji imeli urejen sistem urejanja z odpadki. To je moj cilj. Upam, da bomo skupaj s sodelovanjem prišli do njega. Najlepša hvala.